Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord saluer la proposition faite par la Commission, je voudrais vous saluer, vous, Monsieur le Commissaire, pour avoir été particulièrement attentif à l'initiative citoyenne Stop glyphosate et avoir bien entendu les revendications qui étaient portées par cette initiative citoyenne.

J'invite Mme Sommer à prendre connaissance du vote qui a eu lieu la semaine dernière en commission pesticides, où nous demandons et nous avons voté à une large majorité que la Commission européenne ainsi que les agences soient exigeantes sur le plus de transparence, sur le plus d'indépendance et une stricte application du principe de précaution, afin de protéger la santé des 500 millions d'Européens.

Il y va de la reconquête de la confiance des citoyens européens dans nos institutions, Monsieur le Président.